forseti íslands gjörir kunnugt að ég að tilskildu samþykki alþingis veiti forsætisráðherra umboð til þess að fresta fundum alþingis hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþings frá tuttugasta desember tvö þúsund og átta eða síðar ef nauðsyn krefur til tuttugasta janúar tvö þúsund og níu gjört í reykjavík nítjánda desember tvö þúsund og átta ólafur ragnar grímsson geir h haarde bréf forseta íslands um frestun á fundum alþingis samkvæmt þessu umboði og með vísan til samþykkis alþingis frá því síðastliðinn laugardag lýsi ég hér með yfir því að fundum alþingis hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþings er frestað leyfi ég mér að þakka háttvirtum alþingismönnum og starfsmönnum þingsins fyrir vel unnin störf á þessu erfiða og óvenjulega haustþingi um leið og ég óska þeim svo og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsæls